Nie ma wątpliwości, że polityka spójności przyczynia się do poprawy otoczenia społeczno gospodarczego, stymulując rozwój przede wszystkim regionów, które tę pomoc otrzymują. Ale pamiętajmy również, że szeroki wachlarz inwestycji pozwala czerpać zyski również bogatym państwom członkowskim. Według szacunków wartość całkowitych korzyści z realizacji polityki spójności w moim kraju, w Polsce, do roku 2015 dla krajów tzw. starej Unii może wynieść nawet 38 miliardów euro. Liczę na to, że fakt, iż decydująca faza debaty na temat przyszłości polityki spójności przypada na prezydencję mojego kraju, Polski, wpłynie na to, że postulaty znaczącego ograniczenia tej polityki nie zostaną zrealizowane.

Apeluję o przyjęcie ich postulatu utworzenia kategorii regionów przejściowych, umożliwiającego spowolnienie wycofywania pomocy.